Tisztelt Elnök Úr! Először is gratulálni szeretnék Milan Zver kollégámnak a jelentéshez, nagyszerű munkát végzett. Az Erasmus Plus programot több millió fiatal európai ismeri és vett részt már benne, és a mostani, új program lehetőségeket nyújt, hogy több készséget és képességet, illetve nyelvtudást szerezzenek az új program révén. Az új Erasmus Plus program költségvetésének háromszoros növelése nagyon fontos számunkra azért, hogy minél többen vehessenek részt ebben a programban, a különböző mobilitásokban, és szintén fontos a program egyszerűbbé, hozzáférhetőbbé tétele, illetve a kisebb volumenű projektek támogatása, hatékonyabb támogatása is. Örülök annak, hogy az új program kiemelten foglalkozik a nyelvtanulással, a résztvevők online nyelvi támogatást kaphatnak, beleértve a nemzeti irányelveket is. A többnyelvűség támogatása nemcsak a nagy európai nyelvek tanulásának támogatását kell hogy célozza, hanem az őshonos kisebbségi nyelvek és a veszélyeztetett nyelvek többség általi megtanulását, illetve a szomszédos nyelvek megismerését is, ami jelentős impulzust adhat a határokon átnyúló kapcsolatok és projektek megerősítéséhez. Ösztönözném az ilyen jellegű pályázatokat, illetve felhívnám a figyelmet, hogy milyen fontos lenne a szakképzési programok megerősítése mellett a tehetséggondozásra is nagyobb figyelmet fordítani.